Señora Presidenta, felicito muy sinceramente al señor López Istúriz, a la señora Parvanova, a la señora Romero y a la señora Jiménez, reconociendo su gran trabajo en el paquete legislativo y su sensibilidad hacia los más vulnerables, hacia los más atacados las mujeres, los niños, los secuestrados y los acosados. El programa que hoy debatimos en esta sesión tiene que ver con el de ayer, el de Estocolmo, que recoge la posibilidad de ampliar el reconocimiento mutuo de sentencias y decisiones de carácter judicial, según el ordenamiento jurídico de que se trate. Debemos trabajar para reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia europeo, fomentando la cooperación judicial entre los Estados, ya sea en los ámbitos penal, civil o administrativo. Es fundamental adoptar medidas que faciliten el reconocimiento mutuo de las decisiones tomadas por los órganos judiciales competentes en la defensa de las víctimas, asegurando su trato igualitario, independientemente del Estado en que se haya adoptado la orden de protección. Solo reforzando nuestros ordenamientos jurídicos fomentaremos y consolidaremos la confianza mutua en los sistemas judiciales de los Estados miembros, facilitando la igualdad de trato a las víctimas, la defensa íntegra de sus derechos y la justa y necesaria reparación. Medidas como la protección integral de las víctimas, la simplificación en la tramitación administrativa, o las dirigidas a facilitar el tratamiento lingüístico de los documentos, van en la buena dirección para lograr la adaptación de este reglamento, un objetivo que considero fundamental y perseguido por los ponentes,